Tisztelt elnök úr, tisztelt képviselőtársaim! A látszólag szigorú uniós veszélyes hulladékokra vonatkozó szabályozás a gyakorlati életben számos kiskaput tartalmaz, amelyet a szervezetten működő bűnözői csoportok, a veszélyeshulladék maffia kiválóan ki tud használni. Mára az egyik legjövedelmezőbb üzletág lett a mérgező, veszélyesnek minősülő hulladékok illegális eltüntetése. Ennek egyik oka a legális ártalmatlanítás és újrahasznosítás kirívóan magas költsége, a másik ok a törvényes engedélyek megszerzésének túlbürokratizálása. A megoldás kétirányú kell legyen csökkenteni kell a veszélyes hulladékok hasznosítását és ártalmatlanítását legálisan végző vállalkozások adminisztrációs terheit, illetve természetesen ehhez kapcsolódóan a veszélyeshulladék termelőt ösztönözni kell a legális út választására, érdekeltté kell tenni a veszélyeshulladék maffia megfékezésében. Másik oldalról radikálisan szigorítani kell a környezeti bűnözés büntetőjogi szankciót, uniós szinten egységesen is fokozni az ellenőrzést.